Monsieur le Président, Madame la vice présidente et haute représentante, chère Catherine Ashton, chers collègues, la politique étrangère est dominée par les révolutions plus ou moins pacifiques dans plusieurs pays de notre voisinage méditerranéen, et, plus récemment, par un événement symbolique dans la lutte contre le terrorisme international, à savoir la fin de l'ère Ben Laden.

Oui, sans aucun doute, et l'action conduite sous les auspices de l'ONU en Libye, à l'initiative de quelques chefs d'État et de gouvernement européens, a montré que, quand elle veut, l'Europe, ou une partie de l'Europe, est capable d'agir dans les moments difficiles. Sommes nous pour autant un acteur international incontournable avec une influence à la hauteur de notre puissance économique?

L'Europe a, en effet, continué d'être un nain, au mieux un Petit Poucet politique et géostratégique, en dépit des attentes toujours plus grandes de l'opinion publique européenne.

Mais les peuples revendiquent et c'est légitime leur liberté politique et fuient leur pays faute de pouvoir espérer, pour eux et pour leurs enfants, un avenir viable et digne. La réponse humanitaire que nous donnons depuis quelques mois est certes utile.

Avons nous commencé à tirer les leçons de cette expérience?

À la vague d'immigrés qui gagnent nos côtes dans des conditions précaires, qui meurent en mer et là aussi, on ne connaît pas assez le nombre de morts nos pays réagissent trop souvent par la division, les querelles, les fermetures de frontières, voire à la remise en cause d'un instrument de liberté de circulation aussi essentiel que Schengen. Tout cela est il digne de l'Europe, de ses valeurs, de ses principes, de ses idéaux?

Mon groupe, le PPE, ne le croit pas, et je suis sûr qu'une majorité de collègues dans cet hémicycle ne le croient pas non plus. Chers collègues, si nous débattons ce matin avec notre haute représentante, c'est parce qu'avec le traité de Lisbonne, nous avons voulu donner une voix et un visage à l'Europe. Il est temps de passer aux travaux pratiques.

La lutte contre le terrorisme? La solution du conflit au Proche Orient? La politique commerciale? Tout cela à la fois. Ce n'est pas facile. Quels sont nos partenaires privilégiés? Les États Unis, les pays émergents ou d'autres encore?

En laissant le champ politique aux États membres individuellement, comme depuis soixante ans, ou en parlant d'une voix forte et unique? Mesdames et Messieurs, sur les affaires étrangères comme sur la sécurité et la défense, la solution, ce n'est pas plus d'intergouvernemental, mais c'est plus d'Europe.

Chère Catherine Ashton, nous n'aurons de politique étrangère et de sécurité solide que si nous mettons tout notre poids, toutes nos énergies dans quelques objectifs bien définis. 2011 doit, Messieurs, être l'année de la Méditerranée, de la lutte contre le terrorisme, voire d'une percée dans le conflit du Proche Orient. Si l'Europe est capable de devenir un acteur clé sur ce front, elle aura fait oublier ses erreurs de jeunesse. Et je terminerai aussi avec une phrase d'un homme que vous connaissez bien, ces paroles de Jean Paul II.

Faites des propositions pour les utiliser au lieu de les renvoyer dans les États.